Reformy wdrażane przez rządy tych państw muszą być kontynuowane przy konsekwentnym wsparciu instytucji europejskiej i państw członkowskich.

Mam nadzieję, że listopadowy szczyt przyniesie konkretne propozycje zacieśnienia współpracy w poszczególnych obszarach oraz zapewni gwarancje długoterminowego wsparcia finansowego najważniejszych projektów. Realizm w tym obszarze jest ważniejszy niż wielkie, ale niemożliwe do zrealizowania w krótkiej perspektywie ambicje. Inwestycje w infrastrukturę, budowanie profesjonalnej administracji publicznej, czy wspólna walka z dezinformacją i rosyjską propagandą, to obecnie najważniejsze obszary, w których Unia może być szczególnie aktywna.